Señora Presidenta, desarrollamos nuevas políticas, aceptamos nuevos desafíos, nos comprometemos con terceros países, pero a la hora de la verdad no quieren financiarlos con dinero fresco. Y parece que la consigna del Consejo y de la Comisión sea atendamos estas nuevas prioridades pero recortemos las anteriores. Esa actitud no la compartimos. Y, además, creo que solo puede tener dos explicaciones o, por un lado, hay una falta de responsabilidad con las propias decisiones que se han tomado o, por otro, podría creer que hay un antieuropeísmo más o menos camuflado. A los primeros les diría que cuando uno acepta un compromiso luego tiene que cumplirlo. Y por eso, no podemos aceptar que la última necesidad sea la que se atienda al 100 y nos olvidemos de necesidades que, al parecer, son de menor actualidad. A los que tienen como único objetivo recortar el presupuesto de la Unión Europea, les pediría que se lo piensen dos veces. Ya sé que algunos lo hacen porque no se creen esto de la construcción europea. De hecho, a algunos, como desgraciadamente hemos visto en este hemiciclo, no les gusta construir nada en común.

En cualquier caso, en el Comité de Conciliación tendremos que tomar una decisión y, en el fondo, estamos de acuerdo.

¿Financiamos las nuevas prioridades recortando las anteriores, como quieren el Consejo y la Comisión, o lo hacemos bien?

¿Y por qué ahora para financiar ITER tenemos que reducir el Programa Marco de Investigación?

No podemos anunciar a bombo y platillo una Estrategia Europa 2020, en la que buscamos un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y medioambiental, que quiere conseguir lo que no logró la Estrategia de Lisboa, y, en cuanto acabamos de explicar la Estrategia, recortamos, por ejemplo, gastos de investigación para financiar otros gastos de investigación. Y nos lo justifican diciendo que estamos en época de recortes. ¡Pero si es que recortan el presupuesto todos los años! ¡Si es que el actual marco financiero se aprobó en 2005 y estábamos en época de bonanza económica! Por eso estamos ahora discutiendo sobre unos cientos de millones de euros por su falta de ambición en 2005 y no porque estemos en crisis. Que no nos digan que las tesorerías de los Estados miembros se van a ir a la quiebra por el esfuerzo que estamos pidiendo.